Wenn ich das Letzte gerade gehört habe, dass ein Land gebeutelt wird Ich glaube, es wird kein Land gebeutelt, wenn man darauf hinweist, dass die Ordnung der Europäischen Union, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit, gewahrt wird.

Wir möchten, dass in Zukunft so vorgegangen wird, wie der Vertrag es vorsieht und wir werden es nicht erlauben, dass der Europäische Rat in den Hinterstuben die eigenen Interessen wahrnimmt. Wir möchten feststellen, dass der Chef der europäischen Administration in Zukunft von den Wählern über das Europäische Parlament gewählt wird, wie der Vertrag es vorsieht, und das nicht eine Klüngelei zwischen Regierungschefs ist. Wenn wir dieses Europa in den entscheidenden Positionen nicht an den Bürger heranbringen, dann wird dieses Europa auf Dauer keine Chance haben. Nach dieser Erklärung des Europäischen Rates sollten wir klarmachen, dass das Europäische Parlament in den nächsten fünfzehn Monaten